Frau Präsidentin! Eine Stärkung der Fahrgastrechte im Linienverkehr ist durchaus wünschenswert.

Der Fahrgast hätte etwa das Recht auf bis zu zwei Hotelübernachtungen, wenn sich die Abfahrt des Linienbusses um mehr als 90 Minuten verzögert.

Die Folge sind kostspielige Haftungsfälle ohne Verursacherprinzip. Ähnlich gelagert ist die letzte EU Verordnung zu den Fahrgastrechten im Bahnverkehr. Unternehmen müssen seither auch für Verspätungen büßen, die sie nicht selbst verursacht haben.